Frau Präsidentin! Es ist uns allen klar, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei der Bewältigung der aktuellen Krise ihre Verantwortung wahrnehmen müssen. Dazu gehört auch, dass wir diesem Antrag zustimmen, denn gerade Syrien und der afrikanische Kontinent insgesamt benötigen genau jetzt unsere Hilfe. Deshalb sind 2,3 Milliarden Euro durchaus eine angemessene sicher nicht ausreichende Summe, aber immerhin. Das ist nicht nur aus haushaltspolitischer Sicht erforderlich, das ist auch eine Frage, wie man Geld effizient einsetzen kann. Wir haben schon immer die Meinung vertreten, wir müssen unsere Mittel so nah wie möglich an den Krisenherden einsetzen, weil wir dort wesentlich effektiver sind, weil wir dort für das gleiche Geld mehr erreichen können Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass sich Menschen nicht tausende Kilometer auf eine gefährliche Flucht begeben, sondern wir sollten so nah wie möglich, vor Ort, helfen. Wir reden hier das ist das Thema über den Haushalt. Was wir aber immer bemängeln, ist, dass wir meistens nur über den Haushalt reden.

Ich vermisse nach wie vor eine klare Konzeption, die der EU auch würdig ist, damit wir uns endlich auch mal mit diesen vielen Aspekten befassen und eine tatsächliche Lösung herbeiführen. Wir werden diese Krise nicht nur mit Geld lösen können. Wir werden Geld brauchen, aber nicht nur.